Vorbiți foarte frumos despre partide politice, ca și cum nu sunteți dintr un partid politic.

Trebuie să lucrăm împreună în așa fel încât instituțiile europene să folosească acești bani creativ și util pentru cetățeni.